Spoštovani predsedujoči, gospod komisar, vpletanje tujih, bodisi državnih bodisi nedržavnih akterjev, v volitve in še posebej v predvolilne in druge za demokratične družbe ključne procese v Evropski uniji, državah članicah in tudi širše, je dobilo razsežnosti, ki spodjedajo temelje naše demokratične ureditve. Obseg premišljenih, ciljno usmerjenih in zelo dobro organiziranih ter usklajenih dejavnosti postaja grožnja, na katero se moramo odločneje odzvati. Gre za preplet zlorabe novih tehnologij in z njimi povezanega dostopa v naše domove na eni strani ter informacijskih potreb, sodobnih, demokratičnih, odprtih in na resnični svobodi govora temelječih družb na drugi strani. Pri tem se uporablja vrsta propagandnih metod in tehnik, a še pogosteje prefinjenih metod, s katerimi se izkrivlja resnica oziroma se ustvarja lažni vtis resničnosti posredovanih informacij in podatkov, s katerimi se ogrožajo demokratične volitve ali usmerjajo javne razprave v naših družbah. Odziv na to grožnjo je nujen, saj so ogrožene naše temeljne vrednote, a mora hkrati biti premišljen, temelječ na doslednem spoštovanju vladavine prava in demokratičnih vrednot ter standardov.